Azok közé tartozom, akiknek Magyarország nem adott tömeges magyar állampolgárságot, mert ezt individuálisan annak adja, aki kéri. Amiért szót kértem, az egyetlen egy dolog, mégpedig az a majdnem hogy háborús hangnem, amit néhány kolléga megütött. Engem rendkívül aggaszt, hogy a magyar alkotmányt úgy értékelik, mint európai békés egymás mellett élés ellen irányuló támadást. Én úgy érzem, hogy teljesen félremagyarázott szövegek miatt, vagy rosszul fordított szövegek miatt mint például a választójog, ami nincs benne az alkotmányban történnek ezek a rettenetesen rossz hangulatú, valóban háborús uszító szövegek, amik nem tartoznak az Európai Parlamentbe.